Señor presidente, la mayoría de autobuses y coches de la administración son altamente contaminantes. Para compensar esta situación es de sentido común que sus nuevos vehículos sean de cero emisiones. Reconozco que no es lo más fácil, pero, créanme, es lo más responsable y lo más justo.

Para aprovechar las grandes oportunidades económicas, sociales y ecológicas del Acuerdo climático de París necesitamos medidas mucho más ambiciosas e implicar a toda la sociedad.

Tratar de blanquear las energías sucias con etiquetas engañosas no ayuda a tomar medidas a la altura del gran reto climático. Es una cuestión de visión política. La administración pública de ser un ejemplo para la sociedad, poner el listón bien alto e ir siempre un paso por delante. Es decir, liderar, como Barcelona, Madrid o Valencia, en España, por ejemplo, liderar la transición energética, la lucha por el clima y por un aire más limpio.